Ja, mi smo v Levici povedali, da bomo podprli, kljub temu smo slišali marsikatero bridko z one strani, ko smo jih opozarjali, da zniževanje davkov in socialna država ne gresta skupaj. S kolegico Dimčevo se večkrat strinjava in imava deliva marsikatere vrednote. Večkrat se strinjava okrog tega, kaj je treba storiti, ampak kako, nisva, popolnoma na isti liniji, ne. Možnosti v vlado, ste mi očitali, da smo imeli mi v Levici. Vi ste bili prvi, ki ste imeli možnost vstopiti v vlado. Z vami se je Marjan Šarec najbolj razkošno pogovarjal, mi smo pa potem bili zasilni izhod, ne. Zdaj, problem kapitalizma je ... Ja, ljudje je treba naučiti loviti ribe, ampak je problem kapitalizma ta, da ta velike ribe pojejo vso hrano in tiste ta male ribe tudi pojejo zraven, ne, in jim bolj malo ostane, ne. Tako da, vprašana sem bila, ne, mislim, mi ste vi ste udarjali po revnih zaposlenih, danes se pa sprašujete, zakaj vedno se kaznuje tiste, ki delajo. Vidite, tukaj so tudi jaz sprašujem, zakaj se vedno kaznuje tiste, ki delajo. Spraševali ste, kakšen gospodarski model bi pa mi v Levici ponudili? Vsak naš predlog zakona, vsaka naša razprava vam govori, da smo absolutno za pošten delovni model, kajti potrebno bi bilo seveda ukiniti outsourcanje, revne zaposlene, čistilke, negovalke, medicinske sestre je treba solidno plačati v državi, potrebne so redne in varne zaposlitve za naše mlade in tako naprej. Seveda, gospodarstvo vlaga, vendar na eni strani šestnajst milijonov prišparate na revnih zaposlenih, petdeset milijonov pa se bodo povečale subvencije za privatna podjetja in ja, vlagajo, država jim krepko pomaga s pol milijarde subvencij na leto. Zakaj? Zato, da zaposlenih ne plačujejo tako, kot je treba. Tukaj pa postavljamo problem, samo tukaj. Mi nismo proti delodajalcem, vendar naj pošteno plačajo ljudi, ki delajo. In nas konec koncev, mogoče vas bom pa zdaj zelo razjezila, ampak, velika večina državljanov je popolnoma razburjena, da je ljubljanska nadškofija, bo dobila dvaindvajset milijonov, neke odškodnine za neuporabo strani sklada kmetijskih zemljišč, ki je tako in tako izčrpan, za nepremičnine, ki jih je prodala leta osemnajststo oseminpetdeset, sto petdeset let nazaj in tukaj se naša blagajna šibi in tukaj smo mi državljani v nepravični, poziciji napram enim, ki pa dobivajo denar, ne, in tukaj me zanima, če bodo dali kaj zraven k sedemsto milijonov, Zvon ena in Zvon dva, ki je potopil gospodarstvo. Veste, stvar je zelo kompleksna in bi lahko zelo na široko nastavljali. Naš gospodarski model je pravično plačilo za pravično delo, redne zaposlitve in prihodnost za našo mladino, ne pa da hodijo drugam, in ne prodajati banke, ki so sistemske, da lahko ti mladi ljudje na podlagi rednih zaposlitev dobijo kredit in pridejo tudi do lastnega stanovanja. Zdaj pa še kakšna minutka za kolega. Hvala.